Frau Präsidentin! Die Rechtsgrundlage für die Richtlinie zur Strahlensicherheit sollte nicht der Euratom Vertrag, sondern der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sein, da die Anträge des Parlaments zu den Sicherheitsnormen bei der Euratom Gesetzgebung voraussichtlich nicht berücksichtigt werden. Artikel 168 AEUV sieht vor, dass Grundnormen für den Gesundheitsschutz der Arbeitskräfte und der Bevölkerung zu den Gefahren ionisierender Strahlung festgelegt werden. Die Mitgliedstaaten sollen höhere Sicherheitsnormen für Mensch und Umwelt festlegen können, als in der Richtlinie vorgeschrieben sind. In der Richtlinie muss festgelegt werden, dass die Behörden sowie die Betreiber einer Anlage in einer Notfall und Unfallsituation die Bevölkerung verbindlich über die Strahlenbelastung informieren müssen. Die Exposition von Arbeitskräften muss unter Einhaltung der Grenzwerte so niedrig wie möglich sein und kontinuierlich erfasst werden, auch an verschiedenen Arbeitsorten bei Leiharbeitskräften. Bei Schwangeren muss der berufliche Expositionswert strikt unter 0,1 Millisievert liegen. Bei der Festlegung der Grenzwerte zur Exposition der Bevölkerung soll die Öffentlichkeit mit allen betroffenen Gruppen beteiligt werden.